Ik heb daarover nog een amendement ingediend dat de toestand verduidelijkt. Mevrouw Sommer, u hebt het verzet geleid in Duitsland en ik neem u dat zeer kwalijk omdat u dat op een populistische, oneerlijke manier hebt gedaan. Dit hoort niet. Het toevoegen van fosfaten in kebab is niet toegelaten. Dat zegt de regelgeving.

Er zijn voldoende studies die daar twijfel over uiten. Zelfs EFSA heeft tot op heden geen conclusief antwoord gegeven en EFSA heeft besloten een overzichtsstudie te maken, een overzichtsstudie die pas eind december 2018 wordt afgesloten.

die veilig zijn, die gezond zijn.